Spoštovani podpredsednik, jaz bi vas samo prosil, če opozorite konkretno gospoda Kordiša na njegove demagogije in laži. Gospod Kordiš, omenjate temo, da v kolikor dobi, misija, suport Združenih narodov, Evropske unije, če sem prav razumel, potem je tudi Levica za to. Poskrbite za to, da po SD-ju, pljuvate, se opravičujem izrazu, ampak vam povem samo dva primera. V Maliju je zgodba Evropske unije in v Libanonu je pa zgodba Združenih narodov oziroma generalnega sekretariata Združenih narodov. Torej, spoštovani podpredsednik ... Postopkovni predlog je, da prosim gospoda Kordiša, da ne laže in ne omadežuje kolegov iz Socialnih demokratov in jaz prosim tovarišijo iz Levice, naj se raje osredotoči nase, na svoj zakon in naj Socialne demokrate pusti pri miru. Kajti mi smo del vladne koalicije, želimo pomagati in delati. Medtem ko vi pa izven koalicije samo kritizirate in nič ne delate. Hvala lepa.